Ja. Ni toliko dolgo nazaj, ke smo pekli precej piškotov. Zdaj bi pa jaz rada, da samo mi poveš, če se še spomniš, katere si najraje delala? Pa ke se ti zdi, da so ti najbolj uspeli. Se pravi, da bi jih v stilu na novo probavala, a ne? da bi mogoče, da ne bili tako obstojni, na ta način. Ja. jaz sem pa, ke sem razlagala, sem klicala v eno trgovino, pa sem povedala, da rabimo zelo toplotno obstojno čokolado, da bo veliko takih piškotov, in potem me je prodajalka tam kar napadla, da moram nujno k njim priti iskat en tak preliv, ke ga imajo prav za ta namen, da je obstojen tja do petinštirideset stopinj, mislim, da je rekla. Sem te mislila vprašati, če mogoče to kaj poznaš? Zanimivo, ja. Ke jaz sem pa ravno zdajle, ke sem razlagala že tudi o en drugi priložnosti, da pripravljam oziroma da sem si že pripravila sestavine za torto. In glede na to, da ne maram tečino mase, da mislim, ne želim delati z njo nekaj zelo veliko, pa da mi tudi kakšni čokoladni oblivi nekako niso všeč ali pa kakšni ti beljakovi ali pa kakorkoli. Maslena tudi ne, no, ke se mi zdi, da je preveč cukra. In sem šla na internet gledat tudi, kako bi se dalo stabilizirati navadno kremo za stepanje oziroma smetano za stepanje, ne rastlinsko, ampak živalsko, a ne. In je tudi zelo veliko zanimivih receptov. eden od teh je, recimo, da se da noter škrob, eden je, da se da mleko v prahu, eden je, da se da sir. Kremni sir, ampak ne tak, ke se ga dobi pri nas, v bistvu je bilo to iz ameriških strani. Nekako tako je pakiran, ko te margarine v kosu. In to je bilo meni tako zanimivo in, ne, ni variante, da to dobimo pri nas. Tako da, ja, to sem hotela še zraven pokomentirati in verjetno je bila to neka podobna krema z nekimi temi stabilizatorji noter ali, ali, a to si kupila v bistvu kot v vrečki kot prah ali kako? Zanimivo, ke to sem jaz gledala tudi v eni reviji, da je bilo od tule je bilo od proizvajalca Bam, ampak je bila brez okusa in potem je bilo treba zraven dodati različne okuse, lahko tudi mleto sadje ali kakorkoli. Zaradi tega sem bila pol pozorna, a ne. v čem je to debata, ko sem tudi razmišljala, da bi to vzela za krašenje torte, a ne, ke v bistvu, če zdaj s to stabilizirano smetano ne bo nič, ke sem že poskusila s škrobom, ampak to je toliko škroba noter, da ga res čutiš, no. Meni ni bila, no. Plan je kar tak, da bi bila v tri nadstropja. In sem to jaz pol že tudi, že tudi gledala na internetu, kako sestavljati, ampak seveda pač na tujih straneh, in preden sem jaz usvojila tisto terminologijo, je kar trajalo. Ampak zdaj vem vsaj, kako je to, in sem se vsaj psihično že na to pripravila, ampak zdaj, če praznovanja ne bo letos, bom pač imela majhno več časa, da bom še te stvari naštudirala. Ja, tako, to je kar cela znanost, Moram reči, je pa bilo mišljeno, da ta spodnja bi bila neka sneakers varianta, ta srednja bi bila raffaello z jagodami, ta zgornja bi bila pa tako neka lažja, no, je pa stračatela. Pa zdaj, ke imam še to žagico za rezanje biskvita, bi to po moje res lepo prišlo, no. Saj to sem že razlagala, ja. Čeprav zdajle je bilo idealno, dokler sem bila v porodniški, danes sem bila že v službi na tistem kakor razgovoru, preden pridem nazaj, to bo , ne bo ravno najbolje, tako da rajši zdaj jaz še kar majčkeno bolj o tortah sanjam. Tako ke Mateja je imela meni tisti, okus, ke so bile borovnice pa vanilija, a ne, v bistvu nekaj na ta način, to je bilo meni tako grozno všeč, no. Pa to tudi se mi zdi ta ideja res smiselna, če sta že dve, a ne, da je res ena zgolj čokolada ali pa zgolj nekaj, a ne, ta druga pa brez sadja. Ker če gledam naše otroke, to tudi banan ne sme biti noter. To je neverjetno. Edino malo težko je, a ne, pol verjetno, če je noter maskarpone, tisto pa, to sem imela jaz mogoče največjo težavo, kako zlagati med sabo, a ne, ker vse te, tutoriale, ke sem jih gledala recimo na internetu, povsod je bilo tako, da je bila samo, ne vem, štiri plasti biskvita pa tri plasti ene lahke kreme. In pol to gre in še pred tem so jo dali na primer v skrinjo za kakšno urico, tako da je bilo tudi v bistvu lahko gor postaviti. Drugače pa to jaz nisem vedela, kako, kako to narediti, a ne, ke recimo delaš torto, to že veš recimo, obseg štiriindvajset, centimetrov je za osemnajst oseb ali petindvajset ali nekaj takega. Če imaš, ne vem, obseg dvanajst, je to za osem ljudi, ali nekaj takega, a ne. Pol sem pa jaz to na internetu malo gledala, a ne, in sem prišla samo v bistvu do poročnih strani. In potem je tam kar naenkrat je bilo, ne vem, meni se ni zdelo tisto en velik obseg, ampak kar šestdeset, osemdeset koščkov, a ne. No, pol sem pa le našla še na drugih straneh, da imajo različna merila za poročne koščke ali pa za koščke na normalni zabavi. In oni sicer v inčah merijo, ampak da je poročna ena inča, za zabavo pa dve inči. Pol sem pa rekla, to pa. Ja, gor je bila v bistvu neka beljakova krema, ampak to sploh ni bil stepen beljak, tako da tako prav zanimiv recept, samo mleti orehi, sladkor v prahu, pa da se je dalo še malo vanilije, pa jaz imam zdaj to pasto, ke je v bistvu tekočina, pol pa še beljak, in to je bilo treba samo zmešati in mislim, v dresirno vrečko dati pa gor. S tem da, jaz sem dala samo en beljak, se mi je zdelo tako gosto, da to ni variante, da jaz gor spravim, sploh nisem imela tako velike te tega nastavka, da bi te rozete gor lahko naredila, Tako da pol sem dala kar še en beljak, no, pa se je glih tako dobro izšlo. In čisto na vrh pa pol noter v receptu je bilo, da bi mogla dati kakšno kandirano višnjo ali pa kakšno tako reč. No, pa jih nisem imela doma, saj sem mislila sicer vprašati, če imaš ti kakšno, no, ampak sem rekla, ne morem imeti vseh receptov, ki se začnejo s "sposodi si". Tako da sem pol dala lešnike pa kandirano pomarančo, ta sicer ni bila tako v redu, lešniki so pa dobro nekako, se izšli. Pol pa še čokolado čez, to se je vse skupaj peklo. Samo da je v bistvu namesto vanilijevga sladkorja. To sem zdaj jaz ugotovila, da mi veliko bolj odgovarja, sploh za kakšne takšne stvari, kjer mora biti tekoče. Kar vanilijin sladkor ni v bistvu mlet, razen če bi ga sama pol, ampak to povsod pa tudi ni zaželeno, pa ne vem, če bi se raztopilo, ker tam res ni bilo čisto nobene tekočine. Beljaki saj so vodna osnova, samo vseeno me je skrbelo, da se to ne bo, a ne. Tole pa tako, noter se da res po čajnih žličkah se odmeri tudi to, ko sem prej omerjala, omenjala od te firme Bam pride. samo da oni imajo še prav na ta na pumpico, da je res en pritisk pride ena čajna žlička recimo. No, jaz imam pa eno v tubi, ke sem jo pa v Sparu kupila. Je pa res malo preveč tekoče za tubo in je smešno, ker jo moram zdaj imeti prav previdno pospravljeno, če ne kar ven kaplja. Pol je pa vse limasto pa, no, saj diši, ampak to je pa tudi vse, no. Ja zanimivo je, a ne tako, ke je en človek gleda od ta drugega, ne, se mu zdi tako, a ne, jaz pa tako, ja, no, to je bilo skoraj mimogrede. Ne, drugače meni je, recimo taka stvar, ke mi je res, res všeč, je so ti distančniki, ke jih imam, da res vse testo razvaljam na enako debelino. Tudi to je res en tak pripomoček, ker se mi zdi, da brez tega danes ne bi več znala. In pol je, ne vem, dam na silikonsko podlago in ni treba nič pretirano, bom rekla, mokati odspodaj, ampak se da čisto lepo upogniti silikonsko podlago in vzeti piškot dol in pol so res vsi enaki pa lepi. In tudi recimo čokolado, ke sem dala čez, sem zelo razmišljala, kako bi, včasih sem dala kar na žlico ali pa na vilico pa da sem pol kar tako otresla gor, a ne, in pol pač kakor je gor padlo, je padlo. Včasih je kakšna večja kapljica, včasih je pa se prav lepo potegnilo. Zdajle sem pa rekla, da se ne bom s tem igrala, ker to pa mora biti malo lepše. In sem kar vzela navadno polivinilasto vrečko, noter dala stopljeno čokolado, oziroma celo tako sem naredila, da sem dala koščke čokolade noter in vse skupaj v vročo vodo, na ene štirideset, petdeset stopinj maksimalno segreto. in potem sem to, ke se je v bistvu stopilo, a ne, sem samo majčkeno konico vrečke odrezala in pol se je tako lepo dalo, mislim, da je res vse izgledalo precej enakomerno, in zdaj bi si upala tudi s tremi barvami, a ne. Tako da bi bilo pol še, še lepše, da ni samo recimo ena, no, ampak to mi je pol prepozno prišlo na pamet pa z belo jaz zelo nerada delam, ker se mi rada sesiri, a imaš ti tudi take težave?